Monsieur le Président, la Banque européenne d'investissement est un instrument intergouvernemental. Les États membres garantissent à l'intérieur de l'Union et l'Union européenne garantit à l'extérieur de l'Union. Il faut absolument que la banque garde la notation triple A, cette garantie est parfaitement utile. Il faudra d'ailleurs bien qu'un jour, l'Union soit actionnaire ou associée de cette banque pour qu'on puisse rassembler l'intergouvernemental et le communautaire.

La rémunération représenterait à peu près 100 millions d'euros et nous pourrions, en parallèle, accorder une subvention à la BEI en fonction des projets qu'elle nous présente.